Er zijn zo een aantal struikelblokken op weg naar het eventueel EU lidmaatschap.

Een duidelijke en eendrachtige boodschap vanuit de Servische overheid is nodig. Zo ook is het van belang dat de Europese Commissie veel grotere druk hierop blijft uitoefenen.